ríkharðsdóttir álfheiður ingadóttir þuríður backman sigurður ingi jóhannsson vigdís hauksdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson og guðmundur steingrímsson háttvirtir þingmenn þannig að það eru þingmenn hér úr þremur flokkum það er nei fjórum flokkum það er nú framsóknarflokknum samfylkingunni sjálfstæðisflokki og v g síðan hef ég spurnir af því að alla vega einn háttvirtur þingmaður í hreyfingunni talaði við mig hér áðan gat ekki verið viðstaddur umræðuna og lýsti sig mjög fylgjandi þessu máli þannig að ég tel að það sé nokkuð breið samstaða um að þetta mál sé til bóta ég vil líka með leyfi virðulegs forseta fá að lesa þingsályktunargreinina sjálfa hún hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hefja undirbúning að setningu reglna um að hámarksmagn transfitusýra í matvælum verði tvö grömm í hverjum hundrað grömmum af fitumagni vörunnar svo er hér greinargerð þessu til rökstuðnings þessi tillaga hún er flutt núna í þriðja sinn hér á löggjafarþinginu hún var flutt á hundrað þrítugasta og fimmta og hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en það hefur verið mikil umræða um þessi mál síðustu árin um magn transfitusýra í mat þessi umræða hefur verið mjög mikil á norðurlöndunum meðal annars á vettvangi norðurlandaráðs þar heyrði ég fyrst af þessu máli og fór að kynna mér það bæði hefur velferðarnefnd norðurlandaráðs sem ég veiti nú forstöðu fyrir eða er formaður í ásamt annarri nefnd neytendanefndinni hefur skoðað þetta mál sérstaklega sameiginlega og það er mikill vilji til þess að fá ríkisstjórnir norðurlanda til þess að taka á þessu máli en danir hafa nú þegar gert það það er nú þannig virðulegur forseti að neysla á transfitusýrum eykur mjög mikið líkur á hjarta og æðasjúkdómum og mun meira heldur en neysla af mettaðri fitu sem margir þekkja þó sem mikinn áhættuvald fyrir slíka sjúkdóma hjarta og æðasjúkdómar eru þeir sjúkdómar sem draga nú flesta í gröfina virðulegur forseti þannig að þetta er svolítið mikilvægt mál neysla á hertri fitu það er transfitusýru eykur líka ættu á offitu og sykursýki annað það er búið að setja töluleg líkindi á því að fá hjarta og æðasjúkdóma það er ljóst að líkurnar á hjarta og æðasjúkdómum eru taldar aukast um tuttugu og fimm prósent ef neytt er fimm gramma af hertri fitu á dag þessi tala fimm grömm af hertri fitu á dag það er ekkert óalgengt að fólk er að neyta þess þetta eykur líkurnar um tuttugu og fimm prósent á hjarta og æðasjúkdómum þetta er nú alveg gífurlega mikil vísbending um hvað transfitusýrurnar eru hættulegar það er mjög auðvelt að fá margfalt þetta magn eingöngu í einni máltíð hvað eru transfitusýrur jú transfitusýrur myndast þegar olía er hert en hörð fita er notuð til að matvæli fái ákveðna eiginleika sem eru taldir vera eftirsóknarverðir svo sem aukið geymsluþol þannig að það er verið að breyta fitunni það er verið að herða fituna í ákveðnu iðnaðarferli til þess að hún geymist mjög lengi það er hægt að selja vöruna lengi án þess að hún falli út á dagsetningu þannig að auðvitað er þetta eftirsóknarvert að mati þeirra sem eru að framleiða og selja það er einkum um að ræða matvörur í þessu sambandi þar sem

er notuð sem inniheldur herta fitu og þær vörur sem mögulega innihalda transfitusýrur eru til dæmis smjörlíki steikingarfeiti kökur og kex auk franskra kartaflna djúpsteiktur skyndibitamatur örbylgjupopp snakk og sælgæti inniheldur í mörgum tilvikum umtalsvert magn transfitusýra það eru dæmi um það að hert fita getur verið allt að sextíu prósent af heildarfitumagni í matvöru ég er nú

þessu öllu en þær eru helst að finna í þessum matvöruflokkum steen stender sem er yfirlæknir á gentofte hospital í danmörku hefur rannsakað magn transfitusýra í völdum fæðuflokkum skyndibita kexi kökum og örbylgjupoppi það kemur fram í hans rannsóknum að ísland er í áttunda sæti á lista tuttugu og fjögurra þjóða sem rannsóknin náði til í greinargerðinni fylgir sérstök tafla sem sýnir meðaltalsmagn í þessum fæðuflokkum og það miðast við hundrað g ef maður kíkir á þessa töflu sést það að löndin þar sem er mest transfitusýra í þessum fæðuflokkum það er skyndibita kexi kökum og örbylgjupoppi staðan er verst í austantjaldslöndum nokkrum og í bandaríkjunum og kanada svo komum við þarna þar á eftir þetta er langverst í ungverjalandi tékklandi póllandi og búlgaríu síðan koma bandaríkin og kanada og perú síðan kemur ísland

að norðurlöndin eru lág og kemur ekki á óvart að danmörk er lang lægst enda eru þar reglur stífar reglur um transfitusýru noregur er hérna í tuttugasta sæti í í fimmta neðsta sæti með sextán g svíþjóð með fjórtán g í tuttugasta og fyrsta sæti svo kemur finnland í tuttugasta og öðru sæti með tíu g svo sviss í tuttugasta og þriðja sæti með fimm g svo á botninum er danmörk tuttugasta og fjórða sæti með núll komma fjögur g þannig að danmörk er að sýna hérna stórkostlegan árangur með lágt innihald af transfitusýrum í mat það vekur auðvitað mikla athygli virðulegur forseti að ísland skuli raða sér þarna á bekk með austur evrópuþjóðum og bandaríkjamönnum en norðurlandaþjóðirnar eru þarna búnar að ná miklu betri árangri steen stender þessi læknirinn hann ég átti nú þann kost virðulegur forseti að hitta hann á fundi þar sem hann kynnti þessi mál fyrir velferðarnefnd norðurlandaráðs og neytendanefndinni hann fullyrti það var svolítið merkilegt að heyra það hann fullyrti út frá þessari rannsóknum að transfitusýrur væru svo sem ágætar í skóáburð og koppafeiti en ættu sko ekkert erindi í matvæli þannig að það var merkilegt að heyra lækni taka

á transfitusýru fari ekki tvö g á dag en rannsóknir á neysluháttum íslendinga gefa til kynna að neyslan á transfitusýrum hér er nokkuð hærri en þau mörk og hærri en sambærilegar neyslutölur hjá mörgum öðrum evrópuþjóðum neyslan okkar hérna á íslandi á transfitusýrum hefur minnkað um tæplega þriðjung á síðastliðnum tveimur áratugum það er jákvætt þar vegur þyngst að það er minni smjörlíkisneysla og líka það að samsetningu smjörlíkis hefur verið breytt og það er til bóta enn sem komið er skipa íslendingar sér þó á bekk með þeim sem neyta mestrar hertrar fitu eða um þrjú og hálft g á dag sem er tæplega næringargildismerkingu það eru engar reglur í gildi hér um leyfilegt magn hertrar fitu í matvælum og engar reglur til um merkingar matvöru varðandi magn af þessari fitu þannig að neytendum er ekki gefinn kostur á að sneiða hjá transfitusýrunum þó það væri vilji fyrir hendi

transfitusýrum fyrir hundrað grömm af fitu þannig á það eru skýr mörk í danmörku tvö grömm af hundrað g af fitu mega vera transfitusýru ekki meira þessar reglur menn lentu í smá vandræðum með þessar reglu það var þannig að evrópusambandið samþykkti reglurnar í upphafi en síðan komu tveir matvælaframleiðendur og kærðu þær og töldu að þær hindruðu svona frítt flæði matvöru innan sambandsins og vildu að danir felldu þær niður danir neituðu því og voru tilbúnir til þess að láta þetta mál fara fyrir evrópudómstólinn en evrópusambandið féll síðan frá málaferlum á hendur dönum því það þótti sýnt og sannað að danir væru að sporna við hugsanlegu heilsutjóni þegna sinna af völdum óæskilegs mataræðis með þessum reglum þetta byggðist á niðurstöðum vísindarannsókna þetta var ekki bara svona eitthvað sem við höldum að það er bara búið að sanna þetta það mikið að evrópusambandið treysti sér ekki til þess að fara með málið áfram og bakkaði þannig að danir hafa þessar reglur enn í gildi og hafa náð stórkostlegum árangri danmörk er fyrsta landið í heiminum sem tók af skarið og þeir hafa meðal annars sett líka reglur um að þeir sem brjóta reglurnar það geti kostað tveggja ára fangelsi ef menn gera það þannig að þeir eru nokkuð stífir á þessu reynsla dana sýnir að það er talsvert mikið magn matvæla flutt auðvitað inn frá öðrum löndum sem hafa ekki sett sér reglur um hámark transfitusýra en í mörgum tilvikum hafa matvælaframleiðendur breytt framleiðsluháttum sínum til að koma til móts við hinar nýju reglur til að geta flutt inn til danmerkur hafa menn breytt framleiðsluferlinu sem er jákvætt í bandaríkjunum hafa menn valið þá leið að setja reglugerð um merkingar á matvælum þannig að þetta kemur allt fram á umbúðunum en þetta er mjög flókið fyrir neytandann hann þarf að rýna í merkingarnar og hann þarf að reikna út hvað má ég borða mikið af þessu til þess að komast ekki í áhættuhóp þannig að þetta er eiginlega ég mundi segja að þetta væri mjög óhentug leið þannig að mínu mati er miklu æskilegra að bara hafa þetta klárt frá fyrstu hendi má ekki vera meira en tvö g af transfitusýru í hundrað g af matvælum og á að vera búið að verja neytandann þannig að hann eigi ekki sjálfur að þurfa að rýna og fara að reikna út hvað hann þolir mikið af þessu magni það er algjör óþarfi ég vil líka koma því fram hér í þessu sambandi virðulegur forseti að í bandaríkjunum hafa sumir verið að taka ákveðin skref sem eru jákvæð það er auðvitað ef því þeir vilja ekki fá neikvæða umræðu um sinn mat það er ljóst að í new york hefur frá júlí tvö þúsund og sjö verið bannað að nota transfitusýrur á veitingastöðum þegar menn eru að útbúa mat á veitingastöðum þeir hafa þannig reynt að verja sína neytendur íslendingar hafa ekki samt stráfallið út af hjartaáföllum virðulegur forseti eða æðasjúkdómum margir spyrja sig af hverju erum við ekki verr farin miðað við hvað við borða mikið af transfitusýrum ég spurði sérstaklega lækni þennan danska út í það hann taldi að það væri vegna þess að við tækjum svo mikið lýsi það vægi upp á það mundi vega upp á móti transfitusýrunum mundi verja okkur það er ljóst að rannsóknir benda til þess að lýsisneysla vinni gegn neikvæðum afleiðingum af neyslu transfitusýra þannig að það er vonandi að þjóðin hætti ekki að halda upp á þessa gömlu góðu reglu og í þessi gömlu góðu gildi að taka lýsi af því íslensk lýsi ver okkur við transfitusýrunum eigi að síður telja flutningsmenn að við eigum að taka sama skref og danir það er ekki flókið að taka þetta skref þetta mundi kannski breyta einhverju hjá framleiðsluaðilum þeir þyrftu að aðlagast þessu að einhverju leyti þeir sem eru að framleiða vöru sem er með miklu hærra magn transfitusýra en er æskilegt við teljum að það eigi að taka þetta skref takmarka magn transfitusýra við tvö g í hverjum hundrað g af vöru til þess að verja neytendur þeir neytendur sem eru í mestri hættu það eru börn og unglingar sem eru að neyta skyndibitafæðu það eru líka þær stéttir sem eru að grípa með sér skyndibita út af svona sínu vinnuumhverfi það eru ýmsar stéttir sem gera það í meira mæli en aðrar þannig að þetta mundi koma þessum hópum mest til góða það er aðallega börnum og unglingum og þeim sem eru að neyta skyndibita í of miklum mæli